A las ONG en el Mediterráneo las hemos ido apartando y ahora lo último es la persecución de un alcalde como Domenico Lucano, al que queremos mandar toda nuestra solidaridad y para el que pedimos su liberación inmediata, porque es un ejemplo de persona comprometida con la acogida y debería ser un ejemplo para todos en Europa.